Podporila som aj túto správu, pretože z môjho pohľadu po viac ako pätnástich rokoch od prijatia Pekinskej deklarácie a akčnej platformy na odstránenie všetkých prekážok, ktoré bránia ženám v aktívnej účasti, sa v oblasti rodových stereotypov a rodovej nerovnosti nedosiahol veľký pokrok.

Očakávam, že EÚ v rámci svojich kompetencií príjme natoľko účinné opatrenia, ktoré pomôžu znížiť riziko, resp. odstrániť negatívne dôsledky rodových stereotypov. Týka sa to predovšetkým oblastí právnych predpisov, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, médií, zamestnávania, odmeňovania. Zároveň očakávam, že Európska únia v spolupráci s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť spracujú potrebné nové ukazovatele v oblasti rodových stereotypov a pre objektívnejšie hodnotenie tejto oblasti aj analytické správy.